We weten dat de kosten voor de transportsector en voor de lidstaten bijzonder hoog zijn, dat we daar allemaal heel zwaar door worden getroffen ook al is het natuurlijk niet alleen de transportsector die wordt getroffen.